a otázka radikalizace Malediv je jedna z věcí, která by měla Evropskou unii nepochybně trápit.

Měli bychom tedy podpořit snahu Komise, paní Mogheriniové a dalších činitelů Evropské unie, aby tento stát nespěl cestou ISIS.